Érase una vez un tiempo en que en la Unión Europea todas las instituciones —al hablar de Schengen— hablábamos la misma lengua, conscientes de que se trata, junto al modelo social europeo, del activo más preciado y más precioso de la construcción europea para quinientos millones de europeos. Pero ese tiempo se ha encontrado ahora con un problema. Y el problema se llama Consejo, que no solamente ha suspendido la libre circulación de personas, el activo más preciado por los europeos —Schengen—, sino que amenaza con prorrogar la suspensión hasta 2020 y, sobre todo, excluye de esa libre circulación a dos Estados miembros de la Unión Europea que han hecho sus deberes, que han cumplido con todos los criterios técnicos. Y, por tanto, perpetra una grave injusticia contra Rumanía y Bulgaria y amenaza con hacer lo mismo con Croacia, impidiendo la libre circulación de personas a ciudadanos europeos que lo son de cuerpo entero y de pleno derecho. El Grupo socialista les quiere decir a los rumanos y a los búlgaros que apoya plenamente su derecho de libre circulación y no quiere que los rumanos y los búlgaros, ni mañana los croatas, sean menos ciudadanos que otros en la Unión Europea y le dice, comisario, que la suspensión de Schengen deteriora la credibilidad de la Unión Europea como actor global y deteriora la consistencia del proyecto europeo ante los europeos. Y, por tanto, alimenta a esos enemigos rampantes que amenazan y acechan a la Unión Europea el nacionalismo excluyente y el populismo.